Ja, hvala lepa, spoštovana podpredsednica, za besedo! Zdaj, dejansko je predlagan en amandma koaliciji in ta amandma koalicije se nanaša na amandma Slovenske demokratske stranke, ki je bil sprejet na odboru. Amandma Slovenske demokratske stranke je bil, da se obvezna revizija razširi tudi na tiste gospodarske javne službe, se pravi, da se jo obvezno imeti, kjer je država ali občina neposredno ali posredno lastnik. To je prvi del amandmaja, da tako rečem, vsebinsko gledano. In potem, seveda, še en amandma, in sicer, da naj to začne veljati na dan uveljavitve zakona, oziroma ko bo zakon dejansko začel veljati, naj se to zgodi. Praviloma naj bi to bilo prvi januar, leta dva tisoč devetnajst, se pravi naslednje leto. Kaj naredi koalicija s tem svojim amandmajem? Sicer se v stališčih poslanskih skupin tudi, bom rekel, pohvali, da je neki opozicijski amandma sprejela, zožuje to določbo, zožuje določbo, da so to dolžne narediti samo tiste družbe, kjer je večinski lastnik država ali v lokalne skupnosti ali večinski, z drugimi besedami, več kot petdeset odstotkov, glejte si ta amandma. Kar pomeni, da ji ni v interesu, tej koaliciji in tej vladi, da bi dejansko tudi ostale družbe, da bi to revizijo razširili in tako naprej in tako naprej. Glejte, gospe in gospodje, to ni tisto, ne morete zdaj govoriti, da ste podprli predlog Slovenske demokratske stranke in amandma Slovenske demokratske stranke, ki ga zdaj anulirate s tem, da dejansko, bom rekel, zmanjšujete pomen te obvezne revizije in spravljate to samo družbeno večinski delež države oziroma lokalne skupnosti, spoštovana vlada. Še več, še več, vi tudi predlagate, da potem ta zakon oziroma, da ta rešitev ne velja s prvim prvim dva tisoč devetnajst, ampak s prvim januarjem - pazite to dikcijo, kako malo prefrigana dikcija, leta, ki sledijo uveljavitvi tega zakona. Sprememba stotretjega a. člena prvi odstavek, prefrigano. To ni prvi januar dva tisoč devetnajst, gospe in gospodje, to je prvi januar dva tisoč dvajset. Glejte, komu ni v interesu, kdo se more pripraviti, spoštovana vlada, na to revizijo? Katere družbe so tiste, ki se morajo pripraviti? Katere družbe so zahtevale čas? Agencija, katere družbe so zahtevale čas? Glejte, to je enostavno sprenevedanje, in če jim ne bo všeč, da to začne veljati s prvim januar dva tisoč dvajset, bodo spet prišli z nekim nujnim postopkom, da se bomo, bo država gorela, če se ne bo to spremenilo, in bodo prestavili ta datum mogoče še malo na več, pa mogoče namesto večinski delež bodo dali petinsedemdeset odstotkov pa tako naprej. Glejte, to ni fer, da tukaj govorite, spoštovana koalicija, kako podpirate amandma Slovenske demokratske stranke, da bo revizija pogostejša, da bo r se razširila, da bo zato za več družb, da bo to bolj varna družba, da bo bolj varna družba, kot celota na sploh, zaradi tega ker bodo pregledane določene družbe, ki so v lastništvu države in lokalnih skupnosti, na drugi strani pa enostavno to spreminjate z amandmajem in, gospe in gospodje, zdaj vas sprašujem, spoštovana koalicija, tukaj ste podpisani, tukaj ste podpisani Poslanska skupina Lista Marjana Šarca, Poslanska skupina Stranka modernega centra, Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije, Poslanska skupine Stranka Alenke Bratušek. Vi zagovarjate vse to? Vas sprašujem, poslanci in poslanke, kolegi in kolegice - tule ste vi napisani, vaši podpisi. Branite, povejte mi, spoštovani kolegi, zakaj to delate? Zakaj to delate, kdo vam je to naročil? Povejte mi razloge, zakaj to delate, lepo prosim. In ne potem govoriti, da nekaj podpirate, če isti rok podaljšujete in spreminjate. Tako da, glejte s temi s to zakonodajo glede revizij se je marsikaj dogajalo zadnji dve leti in pol, zaradi tega plačujemo, kot sem že prej rekel, več kot sedem milijonov. Odgovorni so ljudje tukaj z imeni in priimki, odgovorni so. Mislim, glejte, te gospe in gospodje so več ali manj eni in isti zadnje dve leti in pol. Malo se menjajo iz stola na stol in tako naprej, drugače pa eno in isto. In poslanska skupina se je strinjala pred enim tednom, nekaj deset dni nazaj z amandmajem Slovenske demokratske stranke, danes se kar naenkrat več ne strinja več - vse te poslanske, ta koalicija. Zakaj ne? Kaj se je zgodilo v teh desetih dneh? Ali so kakšni, ste prijavili kakšne a srečanja z lobisti glede tega? Ste na vladi, ministrstvu, na agenciji prijavili kakšno srečanje z lobisti v tem času, da se je to spremenilo. Da je državna sekretarka na Odboru za finance rekla: "Ja, podpiramo stališče Slovenske demokratske stranke, podpiramo amandmaje, Vlada podpira ..." In potem je koalicija podprla. Sedaj je drug državni sekretar tu prisoten, pa se ne podpira. Jaz mislim, vsaj neko obrazložitev dajte, vsebinsko, ampak tako, ki bo na nekih temeljih, kjer se bo pač ugotovilo zdaj, a gre za to, da ne morejo nekateri narediti - takrat ni bilo rečeno, da kdo ne more. Kaj je razlog, če to bo vlada naredila ali boste vi, poslanke in poslanci, kolegi in kolegice, to naredili, vi ste podpisani pod ta amandma. Glejte, dajmo saj fer igro igrati tukaj, no.